Pozdravljam zakonodajni sveženj o evropskih mejah in obalni straži, ki ga je danes predstavila Evropska komisija.

Je tudi pomemben korak pri stabilizaciji Evropske unije. Všeč mi je prispodoba Gonzalesa Ponsa, da želimo le hišo z vrati, ne brez vrat.

S to novo integrirano strukturo sprejema Evropska unija neposredno odgovornost za varnost zunanjih meja. To je velikanska sprememba v našem skupnem bivanju in jaz sem jo neizmerno vesel. Žal mi je, da moram tu omeniti Grčijo in vladajočo Sirizo, ki s svojo namerno neučinkovitostjo pri upravljanju z migracijskim tokom povzroča težave celotni Evropski uniji. Žal mi je, da tudi slovenska vlada ni kaj bolj učinkovita in da Evropska komisija tega sistema ni predlagala že spomladi. Upam vsaj, da države članice sedaj ne bodo oteževale vzpostavljanja novega sistema. Če resnično verjamemo v evropski projekt, moramo narediti tudi kakšen korak v pravo smer in obalna straža to je.